Madame, la réponse est très simple.

Nous sommes en étroite collaboration tant avec le parti qu'avec la délégation grecque, et nous en discutons aussi au sein de notre groupe.